Kiezen voor korte termijnbelangen betekent kiezen voor korte termijnbelangen voor vissers en jagers misschien, maar op de lange termijn betekent het het einde van diersoorten en ook het einde van hele sectoren.

2012! Dat is geen lange termijn, dat is morgen.

Tot slot, in Doha zal er ook een delegatie zijn van het Europees Parlement.